Het gaat niet alleen om technische vereisten aan de tweewielers, maar zeker ook om het toezicht. Om maar even bij het eerste onderwerp te beginnen, de technische vereisten we hebben de afgelopen twee jaar over een vijftal punten indringende discussies gehad, en dat zijn meteen ook de onderwerpen van deze verordening. In de eerste plaats zal de categorie indeling van de voertuigen duidelijker worden. Ik heb met collega Panzeri uitgebreid gesproken over de zogenaamde atv's, en we hebben dat netjes opgelost. We hebben zeer indringend gesproken over de remsystemen abs en cbs op de powered two wheelers en de remsystemen moeten de zaak veiliger maken. Voor de kleine scooters hebben we afgesproken dat er nog een onderzoek komt of dat wel effectief is. Wij hebben voorts gekeken naar de emissie eisen van de scooters, omdat die vooral in de stedelijke gebieden nogal vervuilend zijn. We hebben gekeken naar de duurzaamheidstesten is een scooter na vijf jaar nog net zo schoon als na het eerste jaar? En we hebben ook gekeken naar de verlichting van die voertuigen. Maar, Voorzitter, het markttoezicht is ook van groot belang om goedkope spullen die onveilig zijn en die komen uit China, India en Korea buiten de EU te houden.

Voordat ik verder ga, wil ik alle participanten aan dit overleg, met name het Deense voorzitterschap, dat veel aan het dossier heeft gedaan, maar natuurlijk ook de Raad en de Commissie, nogmaals bedanken voor wat we allemaal hebben bereikt.

2016. De Commissie zal daar onderzoek naar doen en de bedoeling is dat we niet alleen kijken naar de vervuiling, maar ook naar de kosten, en ook hier weer naar de lead time De afgelopen dagen is er wat onduidelijkheid gekomen over de elektrische fietsen.

Die vallen gewoon onder de machinerichtlijn 250 Watt en maximumsnelheid 25 km. Dat wil ik graag zo houden, want sterkere elektrische fietsen leiden alleen maar tot grote ongelukken.

Tot slot, Voorzitter, het contact met de Engelse motorrijders. De Engelse motorrijders hebben ons zeer kritisch gevolgd, en terecht.